Monsieur le Président, en septembre 2016, nous nous inquiétions déjà de la situation aux Philippines et du comportement du président Rodrigo Duterte dans sa mission d'éradication du fléau de la drogue dans son pays.

Cet acharnement le conduit à se rendre coupable du pire. L'arrestation de son opposante, la sénatrice Leila De Lima, montre à quel point il est prêt à tout pour arriver à ses fins. Il est primordial que nous mettions tout en œuvre afin que cette dernière puisse être libérée et qu'elle ne soit plus sous le coup des graves accusations qui lui sont reprochées, probablement le fruit d'un dossier monté de toutes pièces, comme l'a rappelé ma collègue Mme

Je m'inquiète également particulièrement du souhait du président de voir la réinstauration de la peine de mort.

2006. Le président Duterte souhaite la réinstaurer dans un premier temps pour les crimes liés au trafic de drogue, dit il, mais son projet final est de l'étendre à d'autres crimes par la suite.